Pane předsedající, já nejsem ani ze Španělska, ani z Portugalska, ale přihlásila jsem se právě proto, že vím, že dopad klimatických změn a extrémní sucha a extrémní záplavy, tak tomu jsme vystaveni napříč Evropskou unií, nejenom Evropskou unií, ale všemi světadíly, je věcí všech politických stran. Žádná z politických stran by si na tomto neměla dělat své zásluhy, ale jsem ráda, že tady o tomto diskutujeme, a ukazuje se, že Fond solidarity by měl fungovat efektivněji, rychleji, je to určitě úkol pro novou Evropskou komisi, která musí v této věci udělat opatření, tak jak tady kolegové

Myslím, že ale vždy je výhodnější prevence. Prevence je vždy levnější a účinnější, a proto souhlasím s tím, že Evropská unie je lídrem v boji proti klimatickým změnám a musí donutit ty globální hráče a také využít kohezních fondů, výsadby lesů a dalších opatření, která mohou zmírnit či eliminovat některé dopady extrémních výkyvů.